Tento zbabělý čin byl reakcí na jiný, stejně zbabělý čin, ke kterému došlo v srpnu. 7 dospělých neozbrojeným farmářů a tři děti byli zabiti vládními a americkými jednotkami na jihu země. Chci proto apelovat na to, aby se naše odsouzení hanebných činů neřídilo podle toho, pod jakou vlajkou k nim došlo. V otázkách obrany nevinných nesmíme hledět na to, koho považujeme za spojence, ale měřit všem stejným metrem.